Frau Präsidentin! Die Europäische Kommission nimmt offenbar an, dass die Terroristen zuerst einen Psychotest absolvieren, sich dann den Waffenschein besorgen, die Einkaufsgenehmigung, dann die Waffe kaufen und von der Polizei registrieren lassen, um danach einen Terrorangriff zu verüben. Und darum haben die Genies von der Kommission vorgeschlagen, den legalen Waffenbesitz massiv zu beschränken. Unter dem Vorwand Kampf gegen den Terrorismus werden anständige Menschen ihrer Freiheiten beraubt. Und dann wundern sich die Damen und Herren von der Kommission, dass die EU immer weniger Zustimmung findet.

Ich fordere daher die Kommission auf, diese Novelle der Schusswaffenrichtlinie ganz zurückzuziehen.